D'une part, il nous permet de faire le point chaque année sur la situation dans le monde, mais, d'autre part, il témoigne à chaque fois de l'engagement profond, durable et sérieux de notre Union pour défendre les valeurs universelles.

Premièrement, il nous faut, avec la communauté internationale, des mécanismes enfin fonctionnels d'alerte précoce et des instruments opérationnels de prévention des violations des droits de l'homme. À ce titre, nous avons un représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme. Il est nécessaire de continuer à donner des moyens financiers, humains et logistiques à notre représentant spécial pour accroître la visibilité de son action et ainsi, faire face aux attentes de la société, c'est à dire de la cohérence et de la force politique à notre travail pour les droits de l'homme. Deuxième priorité, il nous faut renforcer la lutte contre l'impunité. Sur ce point, qu'en est il de la position de l'Union européenne à l'égard des États qui refusent de coopérer avec la Cour pénale internationale? Nous devons encourager ceux qui travaillent pour renforcer le sentiment de justice chez les victimes des violations des droits de l'homme.